Hvala, gospa podpredsednica. Spoštovani minister, spoštovani kolegi! Moje poslansko vprašanje je namenjeno ministru za okolje, seveda vezano, lahko rečemo, na serijo velikih požarov, ki se dogaja, lahko rečemo, na številnih sortirnicah, nenevarnih odpadkov in tudi nevarnih odpadkov v Sloveniji. Enega izmed takih požarov smo imeli tudi v, lahko rečemo, v mojem okolju v Slovenskih goricah v Lenartu štirinajstega aprila prvič in devetnajstega aprila drugič. Maja, lahko rečem, prejšnji mesec je okoljska ministrica, ministrica za okolje ugotovila, da je bil del odpadkov odstranjen, torej del odpadkov s tistega področja, kjer je gorelo, in da lahko nadaljuje s svojim delom. Minister, kot bili ste v Lenartu, pogledali ste si, zdaj mislim, da ste bili po prvem požaru, prvi in drugi v tistem času, govorili ste seveda z našim županom magistrom Krambergerjem, tudi s, podjetjem predstavnikom podjetja Salamon, ogledali ste si tudi tisto prizorišče. Zanima me samo: ali ste sprožili, lahko rečemo, revizijo okoljevarstvenega dovoljenja prav za ta obrat? Lahko vam zagotovim, da ta obrat vsaj del okoljevarstvenega dovoljenja ne more biti, potrjen zato, ker, čistilna naprava v Lenartu, na katerega bi naj tudi ta obrat bil priklopljen, zaradi česar je tudi dobil okoljevarstveno dovoljenje poleg vseh vidikov, če pustimo, nikoli ni delovala, tudi danes ne deluje dobro z vsemi standardi, imamo velike probleme, takrat ko so jo nekako vzpostavili je bila zmontirana popolnoma drugačna strojna oprema in, seveda v Lenartu imamo veliko število meteornih vod, ki je speljana čez celo napravo in strojna oprema, ki so jo zmontirali, je bila pa prišla do popolne napake in tudi za to podjetje ta čistilna naprava ne more torej, čistiti vseh njihovih odplak. Da pustim njihove standarde, kar se tiče delovne zakonodaje, da ob dejstvu, da gre tam, da gre za invalidsko podjetje, da ljudje v teh komunalnih odpadkih dobesedno v okolju, kjer neznosno smrdi, kjer je so podgane in vse ostalo, da dobesedno neživljenjsko kopljejo in sortirajo te odpadke, kar je tudi s strani nekih resnih podjetij enaindvajsetega stoletja pa v neki četrti industrijski revoluciji popolnoma nesprejemljivo. V Lenartu nismo proti temu, da se čez noč zapre, ampak jaz mislim, da resno se morate vprašati, seveda ni vaša krivda. Ali boste naredili revizijo marsikaterega takšnega podjetja? Kako so sploh prišli do okoljevarstvenega dovoljenja? In seveda moje moje drugo drugi del vprašanja pa se tiče. Ali bo končno lahko lokalna samouprava kot občina postala stranka v postopku ob izdaji takšnih okoljevarstvenih dovoljenj. Kot vemo, smo imeli kot lokalna skupnost v Slovenskih goricah velike probleme tudi pri tem podjetju, ko je šlo za nenavadne odpadke, predvsem pa tudi, ker so začeli v Lenart voziti komunalne odpadke, niso bili stranka v postopku pri izdaji okoljevarstvenega dovoljenja. Najlepša hvala za odgovor.